Wir haben es in kurzer Zeit geschafft, dass sich eine ganze Zahl von Steueroasen verpflichtet hat, ihre Steuerpolitik zu ändern.

Wir haben inzwischen und heute veröffentlicht eine ganze Reihe von Protokollen aus der Code of Conduct Gruppe. Und dort lernen wir, dass etwa Brasilien und Georgien, obwohl sie Sonderwirtschaftszonen betrieben, die als schädlich eingestuft wurden, letztlich nicht auf der grauen Liste oder auf der schwarzen Liste gelandet sind. Deshalb möchte ich vom Rat wissen Warum sind diese beiden Länder nicht aufgenommen worden? Und zweitens Wann veröffentlichen Sie sämtliche Unterlagen, auch das entsprechende Monitoring?